Seveda želim, da se o tem opravi razprava, kajti ves čas se pogovarjamo, kje so meje sovražnega govora. Meje so popolnoma jasne. Ko nekdo poziva k protipravnemu, protiustavnemu delovanju, je to prestopljena meja. Ali čakamo, da beseda meso postane? Mislim, da takrat je prepozno. In kolikor vem, je osnovna šola obvezna in otroci morajo hoditi v šolo. Kdorkoli poziva k temu, da otroci ne gredo v šolo, so prestopili mejo dopustnega. Ravno tako je nedopustno oškodovanje tujega življenja, nedotakljivosti. In ko nekdo poziva, da je treba nekomu nekaj storiti na agresiven način, je tudi prestopil mejo, Mislim, da se preveč sprenevedamo okoli tega vprašanja in da je popolnoma jasno, kaj govori ustava, kaj govori zakon. Zato imamo zakone in ustavo, da državljane ščitijo. Zdaj pa pod krinko svobode govora lahko smo priča grožnjam različnim skupinam, pozivanju k nespoštovanju državnih organov, pozivanju k temu, naj se ljudje sami oborožujejo, čeprav vemo, da naše naša država deluje in da imamo vojsko, policijo, tukaj pa je točka, kjer moramo odločno reči ne, če hočemo ohraniti red v državi. Hvala.